Föltétlenül elismerésre méltó az Európai Unió azon törekvése, hogy érdemi szerepet vállal a sokrétű válság sújtotta közel keleti, és észak afrikai régió jövőjének alakításában, az arab tavasz felemás következményeivel küszködő országok talpraállításában. A mediterrán térségben kialakult, és várhatóan egyre súlyosbodó migrációs válság kezelése és megoldása közös érdeke a kibocsátó, a tranzit és a célországoknak, vagyis a közel keleti, az észak afrikai és a szubszaharai, valamint az európai államoknak. Az Uniónak felül kell vizsgálnia eddigi elhibázott migrációs politikáját. Kiváltó okai megszüntetésével, széles körű nemzetközi összefogással és támogatással a kiindulási országukban kellene feltartóztatnia az illegális bevándorlást. Nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget odavinni.